Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, bâtir un cadre cohérent réellement communautaire tout en simplifiant les procédures et en sécurisant le consommateur, telle est l'ambition que porte ce nouveau texte.

Nous l'avons au contraire rendue plus réaliste et nous donnons de la visibilité à ceux qui souhaitent s'investir dans la production biologique. Le bio est désormais un vrai itinéraire technique.

Au contraire, nous proposons aujourd'hui un système de contrôle plus robuste. Le consommateur pourra également avoir plus confiance dans les produits importés puisque ceux ci devront respecter la réglementation européenne.

Je crois qu'il appartient désormais aux producteurs de se saisir de cette nouvelle Bible, puisque c'est le terme qu'a employé notre collègue Häusling. Je ne sais pas si la grâce divine a touché l'équipe de négociation, je ne sais pas non plus si je dois m'incliner devant telle ou telle éminence, en tout cas je salue le travail réalisé.